De 28 zullen gedurende twee uur praten met een spreektijd van 4 minuten elk. Dus wij kunnen ons de vraag stellen hoe écht is de wil om aan dit soort fraude iets te doen?